frú forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breyting á lögum númer fjörutíu tvö þúsund og eitt um stofnun hlutafélags um orkubú vestfjarða með síðari breytingum og lögum númer tuttugu og fimm tvö þúsund og sex um stofnun hlutafélags um rafmagnsveitur ríkisins með síðari breytingum þann níunda desember síðastliðnum voru samþykktar breytingar á lögum á orkusviði sem fólu meðal annars í sér að fyrirsvar ríkisins á eignarhlutum í hitaveitu suðurnesja h f orkubúi vestfjarða h f og rafmagnsveitum ríkisins h f fluttist frá iðnaðarráðherra til fjármálaráðherra í frumvarpinu er auk þess gert ráð fyrir að eignarhlutur íslenska ríkisins annars vegar í orkubúi vestfjarða h f og hins vegar í rafmagnsveitum ríkisins h f yrði lagður til landsvirkjunar sem fara átti með eignarhlutinn við meðferð málsins hér á alþingi komu fram athugasemdir meðal annars frá samkeppniseftirliti um aðkomu landsvirkjunar að orkusölufyrirtæki landsvirkjunar rafmagnsveitnanna og orkubúsins jafnframt urðu hér á alþingi talsverðar umræður um hvaða áhrif slík samstaða hefði á íslenska orkumarkaðinn til langframa við afgreiðslu málsins var tekin sú ákvörðun að samþykkja þau ákvæði frumvarpsins sem brýnt var að afgreiða fyrir áramót en fresta umræðu um önnur ákvæði og fella þau brott úr frumvarpinu á meðan þau sættu frekari skoðun í frumvarpi því sem hér er lagt fram hefur verið tekið tillit til þeirra athugasemda sem fram komu við meðferð fyrra frumvarps þannig að ná megi fram hagræðingu í rekstri fyrirtækjanna með því að halda utan um eignarhluta ríkisins í raforkufyrirtækjunum í einu öflugu fyrirtæki jafnframt því sem sett eru skilyrði sem skilyrði sem miða að því að tryggja að tilfærsla eignarhalds á orkubúi vestfjarða h f og rafmagnsveitum ríkisins hindri ekki virka samkeppni á mörkuðum fyrir framleiðslu og endursölu raforku í fyrsta lagi er lagt til að eignarhlutur ríkisins í orkubúi vestfjarða h f og rafmagnsveitum ríkisins h f verði fyrir fyrsta júlí tvö þúsund og sjö lagður til landsvirkjunar sem viðbótareigandaframlag ríkissjóðs í landsvirkjun með slíkri breytingu verða félögin dótturfyrirtæki landsvirkjunar sem fer eftir það með eignarhlut ríkisins í þeim í öðru lagi er lagt til að starfsemi orkubús vestfjarða h f og rafmagnsveitna ríkisins h f sem tengist framleiðslu og sölu raforku skuli falin sjálfstæðu félagi sem einungis hefur þá starfsemi með höndum félögunum er heimilt samkvæmt frumvarpinu að reka slíkt orkusölufélag í samvinnu sína á milli eða í samvinnu aðila á markaði aðra en landsvirkjun sem í dag hefur markaðsráðandi stöðu í framleiðslu og sölu raforku um eignaraðild annarra að sölufélaginu eða samruna orkubúsins og rafmagnsveitnanna við önnur fyrirtæki fer þó samkvæmt samkeppnislögum í þriðja lagi felur frumvarpið í sér að orkusölufélagið verði rekið sem sérstakur lögaðili og að tryggður verði fullur rekstrarlegur og stjórnunarlegur aðskilnaður milli slíks orkusölufélags og landsvirkjunar eða annarra félaga innan samstæðu landsvirkjunar í fjórða lagi er lagt til að fjármálaráðherra tilnefni alla stjórnarmenn og varastjórnarmenn orkusölufélagsins beint og að stjórnarmönnum og starfsmönnum landsvirkjunar og annarra félaga innan samstæðu landsvirkjunar sé ekki heimil seta í stjórn þess í fimmta lagi er lagt til að öll viðskipti orkusölufélagsins við landsvirkjun og annarra félaga innan sömu samstæðu skuli byggð á sömu sjónarmiðum og viðskipti milli óskyldra aðila ákvæði samkeppnislaga gilda einnig um þessa starfsemi þar á meðal tíundu grein núgildandi laga um bann við hvers konar samvinnu eða samstilltum aðgerðum milli orkusölufélagsins og landsvirkjunar eða annarra félaga innan samstæðunnar gert er ráð fyrir að lögin verði endurskoðuð fyrir árslok tvö þúsund og níu í ljósi samkeppniaðstæðna á þeim tíma virðulegi forseti þetta eru meginatriði frumvarpsins ég legg til að því verði að lokinni þessari umræðu vísað til annarrar umræðu og háttvirtur iðnaðarnefndar